Panie przewodniczący, pani komisarz! Jak widać, na sali jest konsensus, prawdopodobnie jutro rzeczywiście to zostanie przyjęte, może nie jednogłośnie, ale przy ogromnej większości głosów i poparciu wszystkich grup politycznych.

Myślę, że to jest nasz obowiązek, dlatego że Tajwan pokazuje, że liberalna demokracja jest możliwa wszędzie, w każdym kręgu kulturowym, że ta transformacja, która tam się dokonała, dokonała się z sukcesem i myślę, że powinniśmy to wspierać.